virðulegi forseti ég beini fyrirspurn minni til hæstvirts fjármálaráðherra ég bíð eins og aðrir í ofvæni eftir því að sjá aðgerðir ríkisstjórnarinnar í þágu heimilanna og fyrirtækjanna í landinu sem lítið bólar á

ein óvissan sem uppi er að mínu mati varðar áform ríkisstjórnarinnar um skattheimtu við núverandi efnahagsaðstæður er eðlilegt að leitað sé allra leiða við að draga úr útgjöldum ríkisins og endurskoða tekjupósta þar það er eðlilegt en það skiptir ákaflega miklu máli við þessar aðstæður hvernig það er gert þegar áætlanir venjulegs fólks eru í uppnámi vegna hækkandi lána og lækkandi launa er mikilvægt að stjórnvöld auki ekki á óvissuna því vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra aðeins um fyrirætlanir hans í skattamálum ég beini sjónum mínum sérstaklega að hinu svokallaða reyndar oft ranglega nefnda svo hátekjuskatti ég tek strax fram hér í upphafi til að forðast allan misskilning að áhyggjur mínar beinast fyrst og síðast að venjulegu vinnandi fólki venjulegum skattgreiðendum fólk hefur gert skuldbindingar meðal annars í húsnæðismálum miðað við þær tekjur sem það hefur og finnst slæmt að hafa yfirvofandi skattheimtu í óvissu

þetta var vondur skattur og vinnuletjandi og bitnaði ekki síst á ungu fólki barnafjölskyldum fólki sem vann mikið oft tímabundið við að koma sér þaki yfir höfuðið framkvæmdin var líka með þeim hætti að skatturinn var greiddur eftir á þannig að sveiflur í launum milli ára eða tímabundnar launabreytingar gátu komið illa við fólk fólk greiddi skattinn ári síðar þegar launin höfðu kannski lækkað mikið og þetta kom sér oft illa hæstvirtur fjármálaráðherra var fyrr í vetur einn flutningsmanna frumvarps sem hafði það að marki að leggja þrepaskipt álag á hærri tekjur sem sagt var markmiðið að koma hér aftur á hátekjuskatti í gegnum fjölþrepaskattkerfi þannig liggur fyrir að ráðherranum hugnast þessi leið afar vel hæstvirtur forsætisráðherra sagði í morgunblaðinu þann fjórða febrúar síðastliðinn að við skattahækkanir sem hugsanlega gætu orðið af hálfu þessarar ríkisstjórnar þyrfti fólk með meðaltekjur ekki að óttast að settur yrði á hátekjuskattur sem miðaðist við einhverjar lágar tekjur þetta var allt reyndar mjög óljóst forsætisráðherrann skilgreindi ekki frekar hvað fælist í meðaltekjum reyndar ekki heldur hvað fælist í lágum tekjum eða háum ef því er að skipta

þetta stangast allt saman á og þess vegna spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra hvort hann geti útskýrt þetta betur fyrir mér og greint mér frá fyrirætlunum sínum og flokks hans í þessum efnum fyrirspurn mín til fjármálaráðherra er hyggst ráðherra beita sér fyrir því að lagður verði á svokallaður hátekjuskattur ef svo er hver verða tekjumörkin og hvað er áætlað að slíkur skattur skili ríkissjóði miklum tekjum